Herr Kommissar, ich bin sicher, dass Sie alles tun werden, um zu verhindern, dass Gammelfleisch in die EU gelangt, denn wir wissen, es geht um nichts Geringeres als um die Gesundheit der europäischen Bevölkerung. Aber der brasilianische Gammelfleischskandal hat wieder einmal deutlich gezeigt, dass der Handel mit Fleisch und der Konsum potenzielle Gefahrenquellen für die Menschen, für die Konsumenten darstellen. Ich wundere mich aber schon, dass wir heute über diesen Fleischskandal reden, jedoch nicht über das, was in diesem Land im Zusammenhang mit der Fleisch und Futtermittelproduktion seit Jahrzehnten entschieden eine ganz andere Dimension hat. Die brasilianischen Regenwälder werden für Weideflächen und den Anbau von Gensoja und Genmais als Futtermittel vernichtet. Indigene Völker wie die Guarani Kaiowá wurden und werden von ihrem Lebensraum vertrieben und sogar getötet. Es findet ein gnadenloser Vernichtungsfeldzug gegen die Natur und ein Genozid an diesen indigenen Völkern statt. Aber deswegen wird kein Importverbot als Sanktion auch nur in Betracht gezogen, weil die europäischen Bauern ohne die Futtermittel aus Brasilien ihre Schweine Hühner und Kuhställe dicht machen könnten.

Innerhalb der letzten Jahrzehnte haben tausende Angehörige indigener Völker Brasiliens ihr Leben verloren, sind verhungert oder wurden sogar erschossen von paramilitärischen Einheiten großer Konzerne, korrupter Politiker und steinreicher Rinder und Sojabarone. Dass es ein paar brasilianische Schlachthäuser gibt, die ihr Ekelfleisch verkaufen, ist im Vergleich dazu eine Lappalie. Ich appelliere an Sie, auch dieses Problem wirklich in den Fokus Ihrer Arbeit zu stellen.